Część państw, które przeżyły gwałtowne załamanie gospodarcze w momencie wybuchu światowego kryzysu gospodarczego powraca na ścieżkę wzrostu, z kolei inne nadal nie potrafią poradzić sobie z problemem zadłużenia. Czy Komisja analizuje przypadki państw, które wychodzą z kryzysu po to, aby wykorzystać ich doświadczenia w innych krajach?

W zeszłym tygodniu komisarz Andor uczestniczył w organizowanym przeze mnie wysłuchaniu publicznym grupy PPE, gdzie dyskutowaliśmy między innymi na temat roli inwestycji społecznych w wychodzeniu z kryzysu. Jak Komisja ocenia rolę inwestycji społecznych w procesie wchodzenia na ścieżkę wzrostu gospodarczego w Europie?